Monsieur le Président, la Commission européenne a fait de la transition énergétique un axe majeur de sa politique en affichant notamment l'objectif d'une neutralité carbone en

Il n'est nulle part reconnu comme une technologie essentielle à promouvoir, alors qu'on sait qu'elle est la source d'énergie la moins chère et la plus décarbonée aujourd'hui à notre disposition, faisant notamment de la France le second pays au monde le plus propre en matière énergétique, d'après un rapport de l'université de Yale. Vous ne jurez que par le dernier rapport du GIEC mais vous refusez de le lire entièrement. Tous les scénarios, je dis bien tous les scénarios, qui doivent permettre de limiter la hausse de la température à l'horizon 2100 incluent une augmentation massive du nucléaire. Si l'hydrogène est probablement l'ambition la plus raisonnable, l'éolien, destructeur de nos paysages, comme les batteries électriques ont démontré leurs limites.